Señora presidenta, señor comisario, estamos sin duda ante un fraude importante porque afecta a elementos tan sustantivos como son la seguridad alimentaria y la salud pública. Por tanto, se genera una gran preocupación en los ciudadanos y conviene aclararlo

Al parecer, la detección la hacen las autoridades brasileñas.

Se está diciendo que las inspecciones que se hacen son básicamente documentales, y que no se realiza el porcentaje de inspección física.

Conviene aclarar todos estos aspectos, porque sin duda hay un gran problema que la ciudadanía tiene una desconfianza hacia estas producciones.